ég held að það sé rétt sem háttvirtur þingmaður helgi hjörvar segir að þessir átján prósent stýrivextir að þeim sé ætlað að reyna að stöðva gjaldeyrisflæði út úr landinu en ég óttast það líka að átján prósent stýrivextir verði það sligandi fyrir almenning og fyrirtækin í landinu að þessi hækkun muni ekki þjóna tilgangi sínum af því eins og ég sagði hér áðan þá hljóta gjaldeyrisviðskiptin að ráðast af trúverðugleika hagkerfisins sem heildar og hagkerfið horfir upp á það að hér séum við að horfa upp á hugsanleg fjöldagjaldþrot atvinnuleysi og annað slíkt það er ekki trúverðugt þó vaxtahækkuninni sé ætlað að skapa þennan trúverðugleika þá óttast ég að hún muni ekki hafa þau áhrif háttvirtur þingmaður nefnir svo þennan litla gjaldmiðil sem við búum við og

af því miðað við núverandi eða sem sagt með því hagkerfi sem við höfum búið í með þessu flotgengi þá virðist